forseti þessi fyrirspurn sem ég mæli fyrir er orðin nokkuð gömul hún er frá því í byrjun október þá lagði ég fram tvær fyrirspurnir af svipuðu tagi aðra til hæstvirts félagsmálaráðherra og hina til heilbrigðisráðherra fyrir tveim vikum ræddi ég fyrirspurnina við hæstvirtan félagsmálaráðherra um biðtíma eftir þjónustu greiningar og ráðgjafarstöðvar ríkisins og samstarf hennar og barna og unglingageðdeildar

sex mánuði og hvenær undir þrjá mánuði annan hvað þarf barn sem hefur fengið fötlunargreiningu á greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins og þarf aðstoð barna og unglingageðdeildarinnar eða innlögn vegna geðrænna vandamála að bíða lengi þriðja hvernig er samstarfi greiningarstöðvarinnar og barna og unglingageðdeildarinnar háttað hvað varðar þjónustu við börn með einhverfueinkenni og geðræn vandamál nokkur umræða hefur verið í vetur vegna óviðunandi biðtíma eftir þjónustu barna og unglingageðdeildar og eftir hana taki við önnur löng bið barns eftir þjónustu greiningarstöðvar eða öfugt barnið fær á meðan ekki þjónustu við hæfi til dæmis í skóla en biðin getur varað nokkur ár nokkur ár er langur tími í lífi barns sem er fatlað veikt og þarf þjónustu hæstvirts félagsmálaráðherra staðfesti í umræðunni að bið eftir greiningu á greiningar og ráðgjafarstöðinni geti verið allt að þrjú ár hjá börnum á skólaaldri og að minnsta kosti því sem snýr að einhverfu og þroskahömlun dæmi eru m að barn fari inn á barna og unglingageðdeild í greiningu eftir ársbið eftir að komast þangað og síðan er því vísað á greiningarstöð í nánari greiningu öll þessi bið er í óþökk allra starfsfólksins foreldranna og ekki síst bitnar hún á viðkomandi barni þetta er mjög alvarlegt ástand þessi staða langa bið eftir þjónustu kallar á meira samstarf þessara stofnana því það er alveg nauðsynlegt annað bitnar á börnunum sem eru án þjónustu langan tíma hæstvirts félagsmálaráðherra sagði í svari sínu til mín að þegar búið væri að vísa barni til beggja stofnana væri leitast við að hafa samráð en það kannast því miður enginn við að barni hafi verið vísað á báðar stofnanir í einu þetta var mér bent á eftir umræðuna við félagsmálaráðherra en það er mjög mikilvægt að því verði komið á til að stytta þessa bið það er sárt að vita til þess að barn sem ekki hefur fengið greiningu fær ekki þá þjónustu og skilning sem það þarf því að eyrnamerktir peningar fylgja barninu með greiningunni inn í skólana það þarf samvinnu því annars fá menn heldur ekki og þurfa að bíða eftir umönnunarbótum frá tryggingstofnun sem þeir fá ekki nema greiningin sé komin ég spyr hæstvirtur ráðherra um svör við þeim spurningum sem ég las upp áðan